Pa poglejte, že v luči tega, ker nas spremljajo državljanke in državljani, je prav, da se odzovem, poglejte. Kršenje človekovih pravic se seveda dogaja na vseh področjih, ampak ne morem mimo tega, da je nedopustno, da poslanska kolegica pravi, da nehajmo debatirati, da nehajmo razpravljati in da ne pokurimo, z po domače povedano, vsega časa. Še premalo ga je. Poglejte. Ni nepomembno, da imamo v tem državnem zboru komisijo za človekove pravice oziroma peticije in človekove pravice, ki jo vodi kolegica Eva Irgl. Ni nepomembno, da imamo varuha človekovih pravic, zato ne s takšnimi razpravami. Imate vlado, ne vem, zakaj nimate v koalicijskem sporazumu, samo tole bi zapisali pa bi bilo dosti. Zato ne govoriti, ne govoriti neumnosti, ampak pustite, da ljudje razpravljajo. Za to smo vendar plačani in izvoljeni.